najlepša hvala za besedo. Lepo pozdravljam tudi državnega sekretarja s sodelavci. Spoštovane poslanke in, poslanci. Današnji vladni zakon je kot suha gasilska vaja, občutek je dober, požara pa s tem ne bomo pogasili. Tisto, kar je dobro, je za pohvaliti, tisto, kar je pa krivično, je pa treba spremeniti in krivica se dogaja vsem tistim, ki bodo se upokojili pred sprejetjem tega zakona. Zdaj, če povem zelo nazorno, tako razumljivo, da boste, razumeli, če je nekdo, ki je prejemal tisoč evrov plače in se bo upokojil pred sprejetjem tega zakona, bo prejel petsto sedemdeset evrov, pokojnine, če se bo pa nekdo zaposlil po sprejetju tega zakona, po šestletnem prehodnem obdobju, pa bo prejel šeststo triintrideset evrov pokojnine. Se pravi, da ustvarjate neko razliko med upokojenci, prav tako pa tisto, kar bi rad posebej poudaril, pa povečujete, razliko, med upokojenci pri vsakem usklajevanju pokojnin. Sedanji, procentualni način usklajevanja pokojnin, na primer dvig vsem za dva procenta, je nepravičen, predvsem tistim upokojencem, ki imajo najmanjše, pokojnine. S tem se samo še povečuje razlika med najnižjimi in pa najvišjimi, pokojninami. Na mene se dnevno, mogoče pretiravam, ampak tedensko, obrača veliko ljudi, ki me sprašujejo, zakaj se masa, ki je namenjena za pokojnine, ne razdeli med vse upokojence enako, zaradi tega, ker če se poveča za dva procenta nekomu, ki ima večjo pokojnino, se poveča več, kot nekomu, ki ima nižjo pokojnino. Rešitev bi bila, da se vsem poveča enako. S s tem razlike ne povečujemo, ohranjamo pa, razlike ne povečujemo, ohranjamo pa še vedno ta delež pokojnin, ki ki jih pač upokojenci, dobijo. Večina teh rešitev, ki so bile danes predstavljene, s tem vladnim zakonom, grejo v pravo smer in verjetno ste poslušali naše razprave, in, mi jih bomo v Novi Sloveniji, v prvem branju podprli, v drugem, branju pa bomo pozorno, sodelovali, da se odpravijo te krivice, ki smo jih pač v, razpravah, izpostavili. Tisto, kar danes, bom rekel, da najbolj pogrešam, pa je, dolgoročni, razmislek o tem našem, pokojninskem, sistemu, iz česa bomo izplačevali pokojnine današnji mladini, mladi vse dlje študirajo, poleg tega pa mogoče pri tridesetih letih, obstaja, poznam dosti primerov, še vedno nimajo niti enega dneva delovne dobe. Kaj bomo imeli na koncu? Ogromno socialnih, primerov. O tem pa mislim, da je danes beseda, premalo tekla. Hvala lepa.